Onorevole Forenza, ci sono delle regole che vanno rispettate all'interno di questa casa. Il Presidente non autorizza eventi, semmai può vietare delle iniziative che ci sono all'interno del Parlamento.

Si sieda e rispetti

Ha finito di fare il suo comizio, senza chiedere la parola? È inutile! Si calmi perché qui non dobbiamo litigare, dobbiamo soltanto esprimere delle posizioni politiche. Quindi la richiamo all'ordine e all'educazione.

Stavo rispondendo quando una persona è invitata da un parlamentare, a qualsiasi forza politica appartenga, e non ci sono violazioni della legge, non possiamo vietare una manifestazione. Tant'è che non è stato detto nulla, e poi l'esposizione politica non aveva niente a che fare con la vicenda di Macerata.

Poi uno può condannare le loro idee, ma quando non ci sono dichiarazioni che violano le regole non possiamo impedire queste riunioni.